Ten napsal, že ve Velké Británii je proti své vůli vězněno a nuceno často i k nelegální práci na tři tisíce dětí z Vietnamu.

Chtěla jsem vědět, jaká je reakce britské vlády a jakou reakci plánují evropské instituce, aby se situace co nejdřív vyřešila a nikdy se nemohla opakovat. V odpovědi jsem dostala seznam mezinárodních dohod, které nucenou práci a obchod s lidmi, a zejména dětmi zakazují. Znamená to tedy, že když o nějakém problému podepíšeme mezinárodní dohodu, problém okamžitě zmizí?

Podepisování dohody je jedna věc, ale faktem je, že i v jednadvacátém století jsme svědky obchodování s lidmi a musíme zabezpečit, aby se tomu tak již nedělo, a to i na území Evropské unie, která by měla být příkladem a měla by být tím, kdo tomuto bude zabraňovat, vždy a všude.